Salut faptul că propunerea are în vedere schimbările din legislațiile naționale, precum și cele mai recente evoluții ale mobilității transfrontaliere. Este mai important decât oricând să se asigure libera circulație a forței de muncă pentru toți cetățenii Uniunii.

Simplificarea regulamentelor este necesară mai ales în ceea ce privește prestațiile de șomaj aplicabile pentru a proteja drepturile cetățenilor.

65. Modificările propuse vor contribui la actualizarea și îmbunătățirea normelor existente în contextul schimbării realităților sociale.